Je veux rappeler que la crise financière a démontré que les banques disposant d'un excès de liquidités se sont abstenues d'accorder des prêts sur le marché interbancaire en raison de l'accumulation très prudente de liquidités pour leurs propres besoins potentiels. Et ce problème s'est encore aggravé en raison du manque de compréhension de la santé financière des autres institutions. Les nouvelles exigences en matière de liquidités aideront, à mon avis, à résoudre ce problème d'insuffisance de la liquidité sur les marchés tant par l'amélioration de la gestion du risque de la liquidité des banques que par le renforcement de leurs réserves de liquidités. Les dispositions transitoires qui sont envisagées par le comité de Bâle prévoient que le nouveau ratio de couverture de liquidités ne deviendra obligatoire, Madame Kratsa Tsagaropoulou, qu'à partir de 2015, ce qui devrait donner suffisamment de temps aux banques pour s'y conformer et réduire, je pense, les effets indésirables sur les marchés pendant la période de transition. Monsieur Rubig,

Je veux rappeler que s'agissant des États Unis dont vous avez parlé, Bâle II n'est pas encore mis en œuvre ni Bâle II et demi d'ailleurs.

2011. Monsieur Rubig, votre question est très importante parce qu'elle nous permet de dire que nous sommes dans un engagement international. Les Américains ont pris leur part, et elle est importante, à l'élaboration de ces normes de Bâle.

Il serait tout à fait normal que des décisions prises en commun soient mises en œuvre en commun, parallèlement. Je suis très attentif à ce parallélisme avec les Américains et je veux d'ailleurs aller le vérifier dans quelques jours, au cours de ma deuxième visite. D'une manière générale, s'agissant de l'impact sur les grandes ou les moins grandes banques de Bâle III, nous allons procéder très soigneusement, sans improvisation, à des études d'impact macro et microéconomiques et j'utiliserai toutes les marges de flexibilité pour élaborer les bonnes mesures et les bonnes décisions, les plus calibrées.

Ce que nous allons faire, Monsieur Zemke, au printemps 2011, ce sont des textes législatifs, un projet de directive, qui s'appellera CRD 4 et qui mettra en œuvre, après toutes ces études d'impact, après l'étude du calibrage de ces mesures de Bâle, l'étude d'impact macro et microéconomique, le calibrage avec d'autres mesures auxquelles je suis attentif et j'en ai parlé tout à l'heure de supervision externe ou interne, la bonne mise en œuvre d'un système de prévention des risques dans les banques, et puis le calibrage transatlantique. J'ai besoin de quelques mois pour faire un travail sérieux écouter le Parlement, écouter les acteurs des services financiers et prendre les bonnes mesures, faire de bonnes propositions. Ce sera pour le printemps 2011 avec CRD 4 et avec ces textes législatifs.